De plus, il s'inscrit à un moment crucial et hautement symbolique puisque, en ce mois de mars, nous allons fêter les soixante ans du traité de Rome et nous devrions ouvrir aussi les négociations du Brexit, symbole des crises que doit affronter l'Union européenne. Les tensions avec la Russie, le terrorisme, la guerre en Syrie, la crise économique, la crise migratoire, la nouvelle politique des États Unis...

Face à ces menaces, l'Europe est un dernier îlot de stabilité qu'il est impératif de préserver. Pour cela, il nous faut mettre en œuvre une politique de défense commune, préalable indispensable à la protection de nos frontières et à la défense de nos valeurs dans le monde. Pourtant, l'Union européenne apparaît à nos concitoyens de moins en moins comme une communauté, mais de plus en plus comme un assemblage d'égoïsmes nationaux. Il est grand temps de mettre les chefs d'État ou de gouvernement face à leurs responsabilités veut on poursuivre la construction de l'Europe ou la détricoter? Ce fut le sujet du débat précédent. À ce titre, je félicite la présidence maltaise qui ne ménage pas ses efforts pour pousser un agenda ambitieux. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les investissements Monsieur le Vice président, vous avez parlé des efforts de l'EFSI, l'union des marchés des capitaux, tous ces investissements qui doivent nous permettre de soutenir l'industrie et l'innovation et de créer les emplois que nos citoyens réclament.

À cette fin, il est urgent que des réformes de fond soient conduites dans de nombreux États membres, particulièrement en France. L'euro doit être un instrument de la puissance européenne, mais nous ne pourrons rien construire sans confiance et sans des bases économiques et sociales solides, au risque de voir notre maison commune s'effondrer sur ses fondations. Alors que repli sur soi et protectionnisme semblent être devenus la règle depuis l'élection de Donald Trump, notamment, l'Europe doit continuer à porter, sans naïveté, un message d'ouverture. Notre continent peut faire du développement des échanges commerciaux un formidable atout économique.

Le Parlement européen, au nom des citoyens, doit continuer à être la force motrice pour engager un sursaut européen.